um aðbúnað hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum frumvarp þetta er lagt fram í því skyni að tryggja fulla innleiðingu á tilskipun um ákveðna þætti er varðar skipulag vinnutíma en eins og kunnugt er var meginefni hennar innleitt með lögum á árinu tvö þúsund og þrjú þá var vinnutími lækna í starfsnámi undanskilinn gildissviði vinnuverndarlaganna en með frumvarpi þessu er lagt til að ákvæði laganna um vinnutíma starfsmanna gildi einnig um þann hóp það liggur fyrir að efni frumvarpsins mun hafa áhrif á vinnuskipulag innan stærri sjúkrahúsanna og því þótti ástæða til þess að innleiða regluna um vikulegan hámarksvinnutíma í þrepum fram til miðs árs tvö þúsund og níu sömu reglur munu þó gilda um viðmiðunartímabilið eins og um aðrar starfsgreinar sem vinnuverndarlögin gilda um vikulegur hámarksvinnutími lækna í starfsnámi verður þá fimmtíu og átta klukkustundir að meðaltali á fjögurra mánaða tímabili fram á mitt ár tvö þúsund og sjö en fimmtíu og sex klukkustundir fram til miðs árs tvö þúsund og níu að öðru leyti munu ákvæði laganna um vinnutíma taka gildi þegar frumvarpið verður að lögum enn fremur er gert ráð fyrir að vinnuveitandi hafi samráð við fulltrúa starfsmanna með góðum fyrirvara með það í huga að ná samkomulagi þar sem því verður viðkomið um tilhögun vinnutíma á aðlögunartímabilinu hlutaðeigandi samtökum aðila vinnumarkaðarins er jafnframt heimilt að gera með sér samkomulag um tilhögun lækna í starfsnámi á sama tímabili skilgreining á hugtakinu læknir í starfsnámi liggur fyrir þar er átt við læknakandídata sem hafa lokið læknaprófi en eru ekki komnir með lækningaleyfi og starfa í kandídatsstöðum sem eru viðurkenndar til öflunar lækningaleyfis enn fremur er átt við lækna sem starfa í stöðum sem auglýstar eru sérstaklega sem námsstöður vegna sérnáms og uppfylla skilyrði reglugerðar um veitingu lækningaleyfa og sérfræðingsleyfa frumvarpi þessu er jafnframt ætlað að renna styrkari stoðum undir þær reglur sem þegar höfðu verið settar með heimild í lögunum fyrir gildistöku laga númer sextíu og átta tvö þúsund og þrjú þá var félagsmálaráðherra falið að setja reglugerð um nánari framkvæmd laganna að fenginni umsögn stjórnar vinnueftirlits ríkisins en áður hafði stjórn stofnunarinnar sett reglu sem ráðherra síðan staðfesti nokkur óvissa hefur því ríkt um gildi framangreindra reglugerða þykir því ástæða til að taka af allan vafa um að þær haldi gildi sínu þar til nýjar hafa verið settar hæstvirtur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtur félagsmálanefndar